frú forseti fyrirspurn sú sem hér er tekin fyrir hana lagði ég fyrir fram upphaflega áður en hæstvirtur samgönguráðherra boðaði til blaðamannafundar þar sem tilkynnt var um meðal annars vegabætur milli reykjavíkur og hveragerðis og ég vil þakka það framtak sérstaklega og hrósa því að það skuli þó vera komið í gang en sannast sagna höfum við sunnlendingar verið langeygir eftir vegabótum á þessu svæði og á þessum vegarkafla alla leiðina frá reykjavík austur á selfoss sem hefur verið mikill slysakafli sá vegur enda löngu ofsetinn af þeirri umferð sem þar fer um í dag það sem ég þarf því ekki að spyrja sérstaklega um er þessi kafli milli reykjavíkur og hveragerðis því hefur samgönguráðherra raunar svarað á blaðamannafundi og þar kom þar fram ég vona að ég fari þar rétt með að framkvæmdir þar hefjist að ári og ljúki vorið tvö þúsund og ellefu svona rétt fyrir næstu kosningar skulum við vona auðvitað er það svo að við sem bíðum eftir vegabótunum okkur finnst þetta langur tími að bíða okkur finnst þetta taka allt saman langan tíma frá því í rauninni að pólitísk samstaða næst um þessar framkvæmdir en að sem mig langar til að spyrja ráðherrann sérstaklega um hérna er þá sá liður spurningarinnar sem snýr að veginum milli hveragerðis og selfoss en tilfellið er að þar er í rauninni ástandið enn verra heldur þó á fjallveginum því umferðin er þar meiri sem að vonum er í byggðinni og slysakaflarnir og beygjurnar líka að mörgu leyti verri þó að þetta sé á láglendi og þess vegna svona heldur veðursælla sunnlendingar bíða mjög eftir því hvenær framkvæmdir þar hefjist og þar höfum við enn ekki fengið neinar fréttir af því að þær séu hafnar eða þær séu að komast í gang aðeins umræðu milli sveitarfélaga um vegstæðið en það er ljóst ef það

ég spyr hæstvirtur samgönguráðherra hvenær við megum vænta frétta af því og hvenær við megum vænta þess að vegurinn þar á milli verði tilbúinn til